það má sjálfsagt deila um vinnubrögð í þessu eins og ýmsu öðru en við gáfum það fyllilega til kynna og það var reyndar sagt hreint út að vaxtahækkanir væru í spilinu í þessu máli það var ekki farið neitt í felur með það en það var heldur ekki komin niðurstaða um endanlegu töluna í því efni en aðalatriðið er það að ef menn eins og háttvirtur þingmaður kristinn h gunnarsson skrifaði á sína heimasíðu ef menn vilja stuðla að því að koma gjaldeyrismarkaðnum hér í land þannig að við gætum myndað nýtt gengi og á þeirri forsendu barið verðbólguna niður þá verða menn að sætta sig við þessa